Señora Presidenta, señor Comisario, en apenas pocas semanas la Unión Europea ha protagonizado un gran número de cumbres, empezando con China, después con Asia, con los Estados Unidos, el G 20, dentro de poco iremos a Cancún y la próxima semana

Podemos tomar esto como una mera cuestión de calendario, una sucesión rutinaria de cumbres con la que nos enfrentamos cada año, cada cierto tiempo.

Así debemos tomar la próxima cumbre de la Unión Europea con África.

Desgraciadamente, no podemos decir que hay la misma proporción de Producto Interior Bruto, porque entre los 53 países africanos están algunos de los más pobres del mundo. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar nuestra acción? En primer lugar, concentrar nuestras prioridades más infraestructura, más seguridad alimentaria, más apoyo a la gobernabilidad. En segundo lugar, concentrar nuestros instrumentos de ayuda, apoyar a la sociedad civil, apoyar a la iniciativa privada y fortalecer el papel del Parlamento Europeo y del Parlamento Panafricano. Y, finalmente, unirnos a África en una serie de relaciones estratégicas. Por ejemplo, en las instituciones financieras internacionales. La reforma del Banco Mundial ha dado mayor poder a los países emergentes, pero se lo ha quitado a África. El Presidente del Banco Mundial dijo en abril Hemos conseguido hoy que el tercer mundo como concepto pase a los libros de historia. Desgraciadamente no es así, pero podemos hacer algo para que esto sea una realidad en el próximo futuro.